Takže možno v budúcnosti sa naše vzťahy oteplia a ja verím, že táto situácia pre pána komisára rovnako ako táto diskusia nie je veľmi príjemná, lebo sa zdá, že naše stanovisko je spoločné alebo aspoň väčšinovo spoločné. Týmto by som sa rovnako chcela poďakovať spravodajcovi za jeho správu. Vytvorenie schengenského priestoru prinieslo totiž skutočný voľný pohyb našim občanom v schengenskom priestore a bol z môjho pohľadu jedným z najväčších úspechov európskej histórie.

Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach si vyžaduje úplné zabezpečenie a aj dôveru medzi jednotlivými aktérmi vo vzťahu k ich schopnosti plne vykonávať sprievodné opatrenia. Preto vytvorenie monitorovacieho a evaluačného mechanizmu je veľmi dôležité a aj z dôvodu, aby sme pociťovali podporu zo strany občanov členských štátov. Túto agendu veľmi často využívajú krajne pravicoví extrémisti, ktorí šíria informácie, že schengenský priestor vlastne umožňuje prieniku rôznych aktérov páchania trestnej činnosti do krajín, ktoré sú v rámci schengenského priestoru, a občania našich štátov sa nás celkom oprávnene pýtajú, ako tomu chceme v budúcnosti zabrániť. Princíp medziinštitucionálnej koordinácie to je tiež veľmi dôležitý moment, ktorý Komisia vo svojom návrhu skôr potláča, ako posilňuje, čo je samozrejme na škodu veci, pretože ako tu spomenuli už viacerí predrečníci, onedlho všetci veríme, že bude platiť Lisabonská zmluva, a preto by bolo dobré, keby tam už tento kontext bol zapracovaný. Takisto nevidíme dôvod na to, aby Európsky parlament nedostával vo výročnej správe všetky relevantné informácie žiaľ, Komisia si túto zásadu demokracie takisto vo svojom stanovisku neosvojila. Preto sa podobne ako spravodajca prikláňam k stanovisku spravodajcu vrátiť návrh Komisie a budeme trvať na tom, aby do neho bol zapracovaný spolurozhodovací postup, a takisto aby bol celý tento princíp zjednodušený a aby bol celý proces transparentnejší.